La 1 decembrie, sâmbătă, România sărbătorește Centenarul Marii Uniri, adică o sută de ani de la formarea României Mari. Este un eveniment important pentru România, în care sărbătorim rolul important pe care România îl are în Europa, ca o țară puternică și lider regional.